2020. Yo, más que desgranar nuestras reivindicaciones, cosa que ya han hecho algunos de mis colegas, quisiera insistir en un punto sin el cual todo lo anterior no es posible las infraestructuras. La pregunta es ¿queremos de verdad un mercado europeo que se alimente de un tercio de renovables?

2020? Los objetivos de implantación de renovables exigen una red más mallada, más inteligente y, sobre todo, más interconectada para poder gestionar adecuadamente su variabilidad. Sin embargo, estamos muy lejos de alcanzar el objetivo del 10 de interconexión que se aprobó en el Consejo Europeo de Barcelona hace casi una década.

Y en el tema de la innovación, solo una pincelada donde quisiéramos ver más ambición en las conclusiones del Consejo es también en el tema de la contratación pública innovadora. En mi Grupo entendemos la contratación pública de productos, procesos y servicios innovadores como uno de los elementos clave para potenciar la innovación en los mercados. Estamos especialmente interesados en que se potencie y en que se analice su vinculación con las asociaciones europeas para la innovación dentro del marco de la Unión para la Innovación.